Turecko by naozaj malo pochopiť, že k vstupu do Európskej únie mu viac pomôže účinná ľútosť a poučenie z minulosti ako tlačenie na pragmatické dôvody jeho vstupu. A popierači arménskej genocídy by mali pochopiť, že zakrývanie si očí pred realitou, vyhladenie značnej časti jedného národa v záujme politickej korektnosti je opakovanie fatálnych chýb našich predkov, ktorí mlčali o mnohých iných genocídach.

Západný svet nesmie dovoliť viac nezmyselného prelievania krvi kresťanov i nekresťanov na Blízkom východe zo strany moslimských štátov.